Dans l'immédiat, il faut agir vite et de façon efficace afin de réserver aux plus vulnérables la protection à laquelle ils ou elles ont droit au regard de l'impératif humaniste et humanitaire de l'Europe.

Attaquons nous plutôt au refus catégorique de plusieurs États membres de l'Union européenne qui, par pur égoïsme national ou par populisme, ne font strictement rien pour accepter un partage du fardeau.